Mais le rapport fait aussi l'éclatante démonstration que les droits de l'homme, au cœur des politiques européennes, sont un sujet complexe, pluriel et que, par conséquent, quand le Parlement européen vous demande, Mme Ashton, un rapporteur spécial aux droits de l'homme, une direction générale des droits de l'homme, une formation spéciale pour le personnel des délégations de l'Union à l'étranger, et parmi ce personnel, une personne chargée, très spécifiquement, de la surveillance des droits de l'homme dans le pays en question, si le Parlement souhaite de telles structures, ce n'est certainement pas pour bureaucratiser le domaine, c'est qu'il y a vraiment du pain sur la planche. Si ce rapport ne fait pas l'impasse sur les problèmes graves et les violations qui continuent à secouer le monde, il n'est pas non plus une litanie d'horreurs. Positif, il souligne, à juste titre, les efforts accomplis, n'hésite pas à conseiller des actions et des thèmes de dialogues à ouvrir. En conclusion, il reflète bien l'importance et la richesse du travail accompli par l'Union européenne. Cette dernière a mis au point un ensemble d'outils qui peuvent réellement contribuer à promouvoir la démocratie dans le monde. Il lui reste encore à convaincre ses interlocuteurs que les droits de l'homme ne sont pas un frein à la croissance et au commerce international, ne sont pas un boulet à traîner dans les relations extérieures, mais au contraire, une plus value en termes de stabilité et de prospérité. Et vous avez, Madame la Haute représentante, très bien repris le flambeau des droits de l'homme et marqué votre empreinte au terme de cette première année après le traité de Lisbonne.